La première, c'est que l'objectif n'est pas de punir qui que ce soit, mais bien exclusivement d'indemniser les victimes et de voir leur préjudice réparé.

Swoboda qui, en s'exprimant, a démontré tout le soutien plein et entier de mon parti politique, le PPE, Gilles Lebreton, pour son état d'esprit constructif, et Mady Delvaux qui, durant toutes les discussions, m'a impressionné par son sens du dialogue et sa volonté de rechercher, et surtout de trouver

Oui, j'aurais aimé que le Conseil aille plus vite, mais sachez que nous veillerons, si nous sommes réélus, à poursuivre, et surtout à finaliser ce travail dans le cadre du trilogue.